Din păcate, acest pact nu a fost respectat și s a ajuns la dezechilibre bugetare care au determinat măsuri de austeritate. Este deci clar, nu există creștere economică durabilă fără stabilitate financiară. În același timp, măsurile de austeritate trebuie acompaniate de măsuri de creștere economică.

Fondurile neabsorbite din diverse motive nu trebuie colectate și returnate statelor membre, ci redistribuite pentru programe de sprijin pentru economie. Bugetul Uniunii este îndreptat în proporție de 95 înspre investiții și este generator de creștere economică și de locuri de muncă.

O bună idee ar fi să se aprobe, ca un prim pas, capitolul 1 din CFM care se referă la coeziune, transport, educație, cercetare și inovare, TIC, locuri de muncă. Trebuie să promovăm noi instrumente financiare așa cum sunt, de exemplu, project bonds.